Hvala lepa, spoštovani podpredsednik državnega zbora. Hvala lepa vsem poslanskim skupinam za stališča, pa vendarle nekaj nam je skupnega. Vsi se zavedamo in vemo, da so resnično težave v revščini med predvsem na podeželju med samskimi ženskami. Zakaj pa je do tega prišlo, pa moram malo pokomentirati tudi vaša stališča. Skrbno sem jih poslušala, ker nenazadnje to problematiko spremljam tukaj od leta dva tisoč enajst in vem, kakšne so bile v preteklosti razprave in se mi zdi, da smo kljub vsemu v teh šestih, sedmih letih mogoče naredili korak ali dva naprej, da se vendarle poskušate tudi, bom rekla, ostali zavedati, da je bila v preteklosti na tem področju storjena krivica oziroma da takratna sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev le ni bila tako idealna, kot je bila predstavljena, in da je seveda na te napake že leta dva tisoč trinajst opozoril Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije, da so bile spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev mogoče nekoliko nepremišljene, nedodelane, pa vendar so se uzakonile. Zakaj smo dali petinšestdeset let in več? Predvsem zato, ker je bilo ali pa te ženske so še delovale in bile delovno aktivne v prejšnjem režimu, ko mogoče marsikateri ni bilo omogočeno, da bi se socialno in pokojninsko zavarovala in je enostavno ostajala doma in skrbela za družino, za otroke, za za dom, skratka, za dom je skrbela. In seveda, če ti je, če tebi neka država ali pa nek sistem ne omogoča, da bi se ti lahko socialno zavaroval, da bi potem dobival zasluženo penzijo iz vplačila, se mi zdi, da je potem tudi dolžnost države, da na nek način take krivice oziroma stanje odpravi. Kar se tiče delitve Vsi ste omenjali, da zakon ni primeren zato, ker enostavno naziv gospodinjskega dodatka ni primeren in izvira iz spolne neenakosti in delitve dela imeti spoloma. Še enkrat poudarjam, tako kot sem rekla, to izhaja še iz bivšega sistema. To niso ženske, stare štirideset let, to so stare ženske petinšestdeset ali več, ko nekaj n nek sistem ni tega dovoljeval. In še nekaj, če ni naziv ta pravi, gospodinjski dodatek, vsi smo že toliko časa zdaj poslanci in vemo, da se to enostavno z amandmajem da spremeniti, a ne? In da se lahko izboljša tudi z amandmaji, se izboljša. Samo zakon. In če je, v državnem proračunu prihodki so višji od odhodkov in imamo nek presežek, se mi zdi, da je prav, da se potem postavljajo oziroma odpravljajo vse nepravilnosti, nepravilnosti, ki so nastale zaradi slabe gospodarske slike, in zagotovo so te, bom rekla, te samske ženske nekje na podeželju, mogoče celo pozabljene, vendarle prišle na vrsto. Naš zakon Je bilo vse sorte slišati, da, da sicer namen je plemenit in si ga marsikdo želi, da bi bil zakon sprejet. Glejte, saj v prvem branju je lahko zakon sprejet, potem ga pa koalicija lahko sama priredi, ne bi bilo prvič. Bi bilo bili zelo dobro. V Novi Sloveniji ven ves čas ponujamo roko sodelovanja. Mi smo dali idejo, na vas je, da to idejo oblikujete, preoblikujete in seveda jo tudi udejanjite. Mislim, da vsi si želimo, da bi bila zadeva udejanjena. Kako se deli delo in seveda ta enakost imeti spoloma. Si želim, da bi bilo tudi v prihodnje, na nas je, da bo ta enakost v prihodnje delovala. Kot ženska si želim, da bi bili enakovredni, enako plačani, imeli enake možnosti, enake možnosti za zaposlitve in bili enako obravnavani. Kot ženska lahko rečem, tudi danes, leta dva tisoč osemnajst, temu ni tako, še vedno ni tako. Še vedno imamo mogoče in tudi statistike kažejo in tudi naše statistike kažejo, da smo ženske v podrejenem položaju. Ravno včeraj me je novinarska spraševala, zakaj ni več žensk v slovenski politiki. Ja, zakaj ni več žensk v slovenski politiki? Prvič zato, ker vsi govorijo, da je slovenska politika umazana, in ženske si tega sigurno ne želimo, delovati v takem okolju, drugič zato, ker enostavno mogoče so si tudi moški vzeli kakšen privilegij več in enostavno bi radi potisnili žensko kje, kamor so mogoče včasih bile, in so tako na slabšem položaju ženske, starejše od petinšestdeset let, ampak ... Bom rekla, sodobne ženske tega ne dovolimo, zato se borimo in želimo, da bi bilo v slovensko politiko in v gospodarstvo na ključna mesta postavljeno vedno več žensk. Ženske razumemo, v čem je težava. In vemo, kako treba nek družinski proračun tudi naprej peljati, ampak če nimaš ti osnovnih sredstev za delovanje. In seveda te ženske, ki nimajo niti tistih petsto evrov, pa večina jih ima, veste, ne petsto evrov, ampak tam od sto sedeminštirideset do dvesto sedeminpetdeset evrov neke pokojnine, neke mogoče celo neke invalidnine po pokojnem možu, v največji meri so to kakšne invalidnine, ki jih še vedno nimamo urejene tako, ke bi bile evropsko pri primerljive, se mi zdi, da enostavno ne moremo govoriti o neki enakosti med spoloma. Lahko je napisano na papirju, in potem ko izpostavljate tukaj enakost med spoloma, se ženske počutimo še bolj šibke, sploh če to govorite moški, ki ste na pozicijah, ki imate moč odločati v tem, v tej državi, v tam državnem zboru. Ženske pa, tiste, ki dejansko nimajo niti teh petsto evrov državne pokojnine, nimajo te moči, da bi bile slišane. Lahko grejo na center za socialno delo in tam prosijo za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, pa vam nekaj povem, tudi tam je žalostna slika po reorganizaciji centrov za socialno delo. Žal se moram tega doda, dotakniti. Tudi tam je neka zmešnjava. Jaz upam, da to veste tudi koalicijski poslanci. Upam, da pošta, ki jo dobimo na mejle, pride tudi do vas. Veste, kaj se je zgodilo. Zdajle pri odmeri državnih štipendij, pri odmeri otroških dodatkov za novo šolsko leto, da so določeni otroci izpadli, da odločbe niso prišle v času in da so družine praktično že dva, tri mesece brez otroških dodatkov. Ravno včeraj sem dobila pošto očeta, ki ima sedem otrok in že tri mesece ne dobijo otroških dodatkov. In ko gre na pristojni center za socialno delo, mu rečejo, poslušajte, mi pa tem, v tej nismo več pristojni, obrnite se v sosednji kraj, zdaj vas oni vodijo. Kaj smo mi naredili z reorganizacijo centrov za socialno delo? Jaz upam, da se vi, koalicijski poslanci, tega zavedate, in da boste to poskušali v čim prejšnji meri odpraviti. Govorili ste, da je to prevelik pritisk na pokojninski sistem, da bi bilo ta dodatek, gospodinjski, ali kakorkoli bi mu temu rekli, še enkrat poudarjam, tukaj se ga da z amandmaji popraviti, popraviti, kakšen drug naziv, ki mogoče je bolj ustrezen, da to ni vzdržno in da pokojninski sistem tega ne more, ker vendarle pokojninski sistem so pa vendarle zaslužene pokojnine, ki izhajajo iz vplačil. Lepo vas prosim, bodite resni. Vi, sem prepričana, veste, koliko je v tem pokojninskem sistemu nekih zaslužnih penzij, ki ne izhajajo iz vplačil. Leta dva tisoč dvanajst smo želeli to očistiti s pokojninsko reformo, pa saj to ni zgodilo. Še več, celo ušlo je do Ustavnega sodišča in se je potem nazaj te zaslužene penzije privilegirane, lahko rečem danes tukaj, vrnilo nazaj na prvo stopnjo. Zakaj je lahko privilegij v tej državi samo za nekatere, za tiste ženske, uboge, pa tega privilegija ne sme biti, in govorite, koliko bo to znašalo in kako bo to bremenilo državni proračun oziroma pokojninsko blagajno. Vse to obremeni tudi nezaslužene penzije, ki jih še vedno nekdo in nekateri v tej državi dobivajo. Jaz sem prepričana, da je, da mora naše delovanje iti v smer, da smo v tej državi vsi enaki in vsi enakopravni in vsi enakovredni. In če lahko dobi nekdo na podlagi nekega preteklega dela, ki mogoče je bil za nekatere celo zelo pomembno za prejšnji sistem, in če lahko ta dobi privilegirano pokojnino, mislim, da zaradi dela, zaradi skrbi, ker ne nazadnje delo doma in skrb za gospodinjstvo je delo za dobro državljansko vzgojo, za dobro vzgojo dobrih državljanov in delo in za dobro države. Se mi zdi, da si zaslužijo te ženske tudi neko priznanje. Višina sto evrov ni tako velika, če pa je velika, omenjali ste, da mogoče ni pošteno, da bi lahko dve ženski z različnima nekima penzijama, vdovskima ali pa s kakšno kmečko, različno višino dobili, in da ni pošteno, da dobita obe sto evrov. Če dobi ena dvesto dvajset, ena pa dvesto sedeminštirideset, je zelo velika razlika, a ne? Mislim, da si obe zaslužita sto evrov ali še kaj več, zato ker je potrebno razumeti, da velikokrat mogoče te ženske imajo neko manjšo njivico, bi rekla, fliko zemlje, kjer lahko neko hrano pridelajo, pa vendarle se jim nazadnje ta flika upošteva lahko tudi pri izračunu varstvenega dodatka ali denarne socialne pomoči, kar se mi ne zdi tudi nepošteno. Enostavno se mi zdi, da je prav, da mogoče tudi danes razpravljamo v smer, kaj je privilegij in kaj ni in kaj je nuja in kaj je naša dolžnost pri odpravi varčevalnih ukrepov ali kakorkoli bi temu lahko rekla ampak, ali pa odpravi nekih krivic. Želim si dobro razpravo, želim si pošteno razpravo, želim razpravo, ne nazadnje tudi o delitvi dela v gospodinjstvu, čeprav sama s tem nimam težav. Pa vendarle jaz mislim, da vsi, ki smo poklicani k temu, da radi delamo, mogoče celo izgorevamo za to, da bi nekomu nekaj dobrega naredili. Pa dajmo skupaj narediti nekaj dobrega pa pomagati tem samskim ženskam, da ne bojo samo statistika iz leta v leto, statistika, koliko jih imamo in čakali, da se bo ta statistika zaradi narave same zmanjševala. Dajmo mi nekaj narediti pa jim pomagati. Hvala.